Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui ci deve essere, in questo Parlamento, la sindrome di Putin perché ogni volta che vengo in quest'Aula si parla di Putin, ma ve la fate sotto per Putin? Parlate sempre adesso in questo caso di questo tizio che chissà che cosa gli è capitato? Ma perché non parliamo allora dei marò? Di che cosa è successo che abbiamo parlato qua a mezzanotte e c'erano quattro gatti! I marò italiani, non ve ne frega un tubo dei marò italiani? Oppure, non sapete dell'imam di Londra che è venuto a dire attenzione l'imam di Londra, non di un paese sperduto dell'Africa! che dice che chi parla male di Maometto deve morire e io gli faccio così all'imam di Londra. Oppure, non vogliamo parlare di quest'altro cari europei che sembrate come dei conigli bagnati, ve la fate addosso! questo qua è quello che ha detto che la strage a Parigi è merito loro, di Al Qaida Zawahiri, questo è stato, e anche questo qua! Voi avete il coraggio di un coniglio bagnato, dovete svegliarvi cara Europa e Lei, Mogherini, si svegli, non dire che sta qua da 8 ore, perché un operaio italiano per 8 al giorno prende